hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um frístundabyggð á þingskjali sex hundruð og fjórtán þetta er í fyrsta skipti sem lögð er fyrir alþingi heildarlöggjöf um frístundabyggð þó lagasetning á þessu sviði sé nýmæli á það sér alllangan aðdraganda sem rakinn er í athugasemdum niðurstaðan af starfi nefndar fyrrverandi félagsmálaráðherra sem fjallaði um þetta mál og skipuð var tvö þúsund og sex var sú að þörf væri á lagasetningu heildarlaga þar sem kveðið yrði á um réttindi og skyldur eigenda frístundahúsa einkum að því er varðar þau atriði sem talin voru upp í erindisbréfi hópsins hún sé studd meðal annars þeim rökum að hér sé um að ræða umtalsverðan hóp sem eigi hagsmuna gæta vísað var til þess að samkvæmt upplýsingum fasteignamats ríkisins hafi frístundahúsum fjölgað mjög mikið þannig töldust þau vera fimm þúsund árið nítján hundruð níutíu og fjögur en í árslok tvö þúsund og sex um ellefu þúsund það er því ljóst að stór hópur lóðarleigjendur landeigendur og sveitarfélög eigendur frístundahúsa og fjölskyldur þeirra á hagsmuna að gæta þegar réttarstaða í frístundabyggð er skýrð með löggjöf á fundi starfshóps fyrrverandi ráðherra sem og í erindum sem honum bárust á starfstímanum kom fram að við ýmis vandamál er að etja í frístundabyggðum mest ber á samskiptum eigenda frístundahús á leigulóðum og landeigenda eins og síðar verður komið að hitt atriðið sem hefur orðið sífellt meira áberandi í seinni tíð eru samskipti eigenda húsa og frístundahúsa á svæðum innbyrðis þar hafa komið upp hliðstæðir erfiðleikar og með íbúum í fjöleignarhúsum það er ágreiningur sem rís um þátttöku og skiptingu kostnaðar og viðhalds vegna framkvæmda við sameign fulltrúar frístundahúsaeigenda hafa sett fram óskir um að sett verði í lög sams konar ákvæði til lausnar ágreiningi og deilum og er að finna í lögum um fjöleignarhús til viðbótar þessu má nefna kvartanir frístundahúsaeigenda yfir gjaldskrám sveitarfélaga á meintu áhugaleysi sveitarstjórna á því að hafa samráð við þennan hóp um sameiginleg hagsmunamál af framansögðu leiddi að starfshópurinn lagði fyrst og fremst áherslu á tvennt samskipti eigenda á lóð undir frístundahús og lóðarleigjenda og samskipti eigenda frístundahúsa innbyrðis leiga á lóðum undir frístundahús til lengri eiga er afar mikilsverð ráðstöfun nú á dögum ekki síst vegna þess að mannvirki sem reist eru á lóðunum geta verið afar verðmæt algengt er að sama fjölskyldan hafi haft lóð á leigu svo að áratugum skiptir bygging frístundahússins trjárækt og umhverfisbætur hafa verið sameiginleg áhugamál og viðfangsefni fjölskyldunnar fyrir þennan hóp skiptir afar miklu að leiguréttindi séu traust og til langs tíma réttarstaðan í dag er sú að beri ákvæði leigusamnings þess ekki með sér að leigutaki hafi ótvíræðan rétt til leigu að leigutíma loknum getur hann í leigulok átt rétt á að standa uppi á nokkurs réttar til lóðarinnar þar sem frístundahús hans hefur staðið þannig eru dæmi þess að landeigandi hafni leigutaka um framlengingu á lóðaleigusamninga gangi leigutaki ekki að skilmálum hans um verulega hækkun leigugjalds eða kaupi lóðina á margföldu fasteignamatsverði fallist leigutaki ekki á hina nýju skilmála er honum gert ljóst að frístundahúsið ásamt fylgihlutum kunni að verða fjarlægt með útburðargerð ef því er að skipta samkvæmt upplýsingum fasteignasala er algengt hektaraverð á lóðum undir frístundahús í nágrenni við höfuðborgarsvæðið allt frá tveimur komma fjórum milljónum upp í sjö og hálfa milljón hæsta verð er á dýrum svæðum fyrir lóðir sem liggja að vatni eða á dæmi eru um að fjórðungur úr hektara hafi verið boðin á tíu milljónir króna það samsvarar því að hektarinn sé um fjörutíu milljónir króna síðan var gefinn til að rýma lóðina ef ekki yrði gengið frá tilboðinu

verulegur fjöldi umkvartana leigutaka lóða undir frístundahús til stjórnvalda á undanförnum missirum undirstrikar nauðsynina á að við verði brugðist með lagasetningu starfshópur sá sem skipaður var í júlí tvö þúsund og sex skilaði fyrrverandi félagsmálaráðherra í febrúar tvö þúsund og sjö tillögu um að frumvarpi til laga um réttindi og skyldur á svæðum skipulögðum fyrir frístundahús hópurinn lagði til að löggjöf tæki eingöngu til atriða sem skyldi getið í leigusamningi auk þess að kveðið yrði á um rétt leigutaka til að framleigja og framselja leiguréttindi og heimild til að framselja mannvirki og leigulóðaréttindi einnig lagði starfshópurinn til að mælt yrði fyrir í lögum að samningar um kaup á lóð undir frístundahús uppfyllti tiltekin lágmarksskilyrði með því yrði samningsaðilum gert að taka afstöðu aðila árið sem reynslan hafði sýnt að hafi síðan orðið að ágreiningsefni í nokkrum umsögnum kom fram hörð gagnrýni á að með frumvarpi starfshópsins væri alls ekki brugðist við þeim vanda sem blasir við mörgum leigutökum lóða undir frístundahús þegar hillir undir lok leigutíma ég ákvað að mæta þessari gagnrýni sem lá fyrir þegar ég kom í ráðuneytið og leitaði til lagastofnunar háskóla íslands og óskaði eftir að hún kannaði með hvaða hætti væri hægt að jafna samningsstöðu leigusala og leigutaka lóða undir frístundahús en þó þannig að gætt yrði meðalhófs og grundvallarreglna um verndun eignarréttar og afturvirkni í minnispunktum eyvindar g gunnarssonar lektors við lagadeild háskóla íslands og helga áss grétarssonar sérfræðings við lagastofnun háskóla íslands frá fjórða október tvö þúsund og sjö kemur meðal annars fram sú skoðun að alþingi geti sett lög sem komi meira jafnræði á milli leigusala og leigutaka lóða undir frístundahús án þess að það brjóti í bága við reglur stjórnarskrárinnar um eignarrétt og afturvirkni aftur á móti skiptir miklu máli hvernig

áframhaldandi leigu lóðar á sömu kjörum og áður stæðist ákvæði norsku stjórnarskrárinnar um vernd eignarréttar og bann við afturvirkni laga í dóminum kom fram að fasteignaverð í noregi hafði hækkað undanfarna áratugi þetta hafði meðal annars orðið til þess að löggjafinn hafi árið tvö þúsund og fjögur talið ástæðu til að breyta lögum um lóðaleigusamninga til að styrkja réttarstöðu þeirra sem leigðu lóðir undir frístundahús í dóminum kemur fram að þeir hagsmunir lóðarleigutaka að eiga rétt á að hafa aldrei fyrir sig og sína fjölskyldu í frístundahúsum hafi vegið þungt við setningu þessara laga

einnig er ástæða til að vekja athygli á umsögn talsmanns neytenda um upphaflega frumvarpstillögu starfshópsins sem skipaður var í júlí tvö þúsund og sex í umsögninni bendir talsmaðurinn á að þar sem leigusamband landeigenda og leigutaka af lóð fyrir frístundahús er mjög sterkt telji hann eðlilegt að forgangsréttur leigutaka af áframhaldandi leigu sé lögbundinn þegar um er að ræða skipulagða frístundabyggð talsmaðurinn leggur til að slík efnisregla um forgangsrétt leigutaka af áframhaldandi leigu verði lögbundin í umsögninni segir síðan að hér sé um að ræða veigamikla neytenda og eignarréttarhagsmuni sem stefnt er í hættu nema hagsmunum og réttindum frístundalóðarleigutaka sé gert hærra undir höfði í væntanlegu frumvarpi talsmaðurinn bendir einnig á að ekki er þjóðhagslega hagkvæmt að landeigandi í skipulagðri frístundabyggð hafði samnings og réttarstöðu til að koma leigutaka lóðar burt af lóð með frístundahúsi með tilheyrandi kostnaði í því skyni að annað frístundahús sé reist á sama stað með tilheyrandi kostnaði talsmaðurinn bendir á mörg önnur atriði sem hníga að þeirri niðurstöðu að styrkja stöðu lóðarleigjanda gagnvart leigusala lóðar

tímans vegna mun ég einungis stuttlega víkja að einstökum ákvæðum en vísa að öðru leyti til ítarlegra athugasemda við greinargerð í fyrstu grein frumvarpsins er fjallað um gildissvið laganna lagt er til að lögin taki fyrst og fremst á leigu lóða undir frístundahús sem eru tveir hektarar eða minni í athugasemdum er tekið fram að ekki skipti máli hvar lóðin er lögin taki til leigu allra slíkra lóða undir frístundahús ástæða þess að ákvæði í öðrum kafla gildir ekki um leigu lóða sem eru stærri en tveir hektarar byggir fyrst og fremst á því að taka verður tillit til hagsmuna landeigenda að vera ekki þvingaður til að leigja út stórt land undir frístundahús um langa hríð þetta helgast einnig af því markmiði frumvarpsins að bæta réttarstöðu þeirra þorra leigutaka sem hafa leigt skika af landi til að geta átt athvarf fyrir sig og sína fjölskyldu utan þéttbýlis en síður til aðila sem hafa gnægð lands fyrir frístundahús sitt jafnframt er tekið fram í málsgreininni að lögin gildi um innbyrðis réttindi og skyldur umráðamanna lóða í frístundabyggð óháð stærð í tíunda til fjórtándu grein er að finna ítarlegt ákvæði um rétt leigutaka til að framlengja leigusamning það er mikilvægt að gera sér grein fyrir þýðingu uppsagna leigusamnings í tíundu greinar í tengslum við rétt leigutaka til að framlengja leigusamning samanber ákvæði elleftu grein við uppsögn öðlast leigutaki rétt á að grípa til úrræða sem heimila honum að framlengja einhliða leigusamning um þennan rétt er nánar fjallað í elleftu greinar í athugasemdum kemur fram að við samningu greinarinnar hafi þess verið sérstaklega gætt að gæta að hagsmunum beggja aðila ekki síst vegna þess að lögin taka gildi um samninga sem voru gerðir fyrir fyrirhugaða gildistöku laganna og eru í gildi þegar lögin koma til framkvæmda áréttað er að forsenda frumvarpsins sé að bæta réttarstöðu þeirra fjölmörgu lóðarleigutaka sem eiga frístundahús á lóð og sem nú hafa gilda samninga en nú eru að renna út innan skamms tekið er fram að í þeim efnum séu fáar leiðir færar nema leigutaki hafi ótvíræðan rétt til að framlengja leigusamning eða rétt til að leysa lóðina til sín

í athugasemdunum var tekið fram að þessi aðferð við að bæta réttarstöðu leigutaka eigi sér að einhverju leyti samsvörun í ákvæðum um forgangsrétt leigjenda til húsaleigu að leigutíma loknum samanborið fimmtugasta og fyrstu grein laga um húsaleigu og áttundu greinar eldri laga um húsaleigusamninga þó sé sá munur á að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að viljaafstaða leigusala til áframhaldandi leigu skipti almennt ekki máli þessi takmörkun á réttindum landeigenda er sett til að jafna samningsstöðu leigusala og leigutaka lóðar þar sem frístundahús stendur í tólftu grein er vegið á móti þeim takmörkunum sem leigusali þarf að sæta með heimild leigjenda til að framlengja einhliða leigusamning en lagt er til að gildistími hins framlengda leigusamnings verði tuttugu og fimm ár samkvæmt þriðju málsgrein er í frumvarpinu lagt til að leigusali geti allt að tvöfaldað fjárhæð ársleigu samkvæmt eldri leigusamningi talið er að það viðmið sé varfærnislegt og ætti að vera fullnægjandi fyrir málsaðila sé annar hvor aðila óánægður með hina nýju leigufjárhæð er heimilt að bera hana undir kærunefnd frístundabyggðamála sem getur lækkað gjaldið eða hækkað með hliðsjón af markaðsaðstæðum annað atriði sem kann að skipta leigusala miklu máli er heimild sem kemur fram í fjórðu málsgrein samkvæmt málsgreininni er honum veitt heimild til að minnka hið leigða land miðað er við að sé lóðin hálfur hektari eða minna geti leigusali ekki minnkað lóðina en allt umfram það að tveggja hektara mörkunum eðlilegt þykir að leigusali hafi leigutaka með í ráðum en sé leigusala ekki svarað innan tiltekins frests getur hann minnkað lóðina með einhliða hætti réttarúrræði leigusala samkvæmt þessari grein miðast við að bygginga og skipulagsyfirvöld veiti samþykki sitt fyrir sitt leyti að lóðin sé minnkuð fáist það ekki er leigusala ómögulegt að minnka hina leigðu lóð þrettándu greinar frumvarpsins fjallar um innlausnarrétt hann verður virkur tíu árum eftir að framlengdur lóðaleigusamningur tók gildi hann lýsir sér þannig að leigusali geti hvenær sem er krafist þess að leigutaki leysi lóðina til sín gegn fullu verði hér er verið að vega á móti því óhagræði sem leigusala kann að stafa af því að leigutaki beiti einhliða rétti til að framlengja leigusamning sem hann getur nýtt sér hvað eftir annað við lok leigutíma af þessu leiðir að þrengt er að leigusala varðandi nýtingu eignarinnar í annarri málsgrein þrettándu greinar eru leigusala veittar heimildir til að segja framlengdum samningi upp og leysa lóðina til sín þegar aðilaskipti verða að leigusamningi þessar heimildir eru háðar því skilyrði að aðstæður við aðilaskipti falli ekki undir tilvik sem nefnd eru í þriðju málsgrein þetta ákvæði þarf að mótast í framkvæmd en grunnhugmynd þess er að þrengja rétt leigutaka til að ráðstafa réttindum sínum á grundvelli hins framlengda samnings nema ráðstöfunin sé í þágu náins venslafólks þetta er í samræmi við yfirlýstan tilgang frumvarpinu um að bæta réttarstöðu fjölskyldufólks sem hefur um langt skeið hlúð að frístundahúsi sínu og þeirri lóð sem það stendur á ástæða er til að vekja á því athygli og legg ég á það áherslu að framangreind ákvæði eru til hagsbóta fyrir leigusala og vega að einhverju leyti á móti rétti leigutaka til að framlengja einhliða leigusamning annað veigamesta markmið frumvarpsins er að lögfesta tilteknar lágmarkssamskiptareglur á milli umráðamanna lóða undir frístundahús í frístundabyggð um þetta fjallar ákvæði þriðja kafla frumvarpsins fjölmörg atriði sameina hagsmuni umráðamanna slíkra lóða talið er nauðsynlegt að allir umráðamenn lóða þurfi að vera í félagi til að geta tekið ákvæði um þessi atriði sem undir falla í fimmtándu grein kemur fram að í frístundabyggð sé umráðamönnum lóða skylt að hafa með sér félagsskap um sameiginlega hagsmuni sérstökástæða er til að vekja athygli á ítarlegri umfjöllun í athugasemdum um ákvæði frumvarpsins og ákvæði sjötugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar um félagafrelsi í fjórða kafla frumvarpsins er meðal annars fjallað um samstarf félags frístundabyggðar við sveitarstjórn valdsvið kærunefndar frístundabyggðamála o fl um samstarf félags í frístundabyggð við sveitarstjórn er fjallað í tuttugasta og aðra grein frumvarpsins umsagnaraðilar gerðu þetta ákvæði nokkuð að umtalsefni í umsögnum sínum skiptir þar mjög í tvö horn frístundahúsaeigendur gagnrýna ákvæðið og finnst samráðsskylda sveitarfélags gagnvart þeim vera veik og í umsögnum sumra sveitarfélaga kemur fram uggur um að ákvæðið verði íþyngjandi fyrir sveitarfélögin og kalli á aukin umsvif með tilheyrandi fjárútlátum í umsögn félags og tryggingamálaráðuneytisins um áhrif frumvarpsins á fjárhag sveitarfélaga kemur fram að ákvæðið er stefnuvísandi og ekki skuldbindandi fyrir sveitarstjórn að verða við ósk um samráð ekki telst nein skylda fyrir sveitarfélag að halda fund með sérhverju félagi í sveitarfélaginu þannig getur sveitarstjórn hæglega haldið einn sameiginlegan fund með fulltrúum allra félaga í sveitarfélaginu þar af leiðandi verður ekki séð að frumvarpið feli í sér útgjaldaauka fyrir sveitarfélögin í landinu þvert á móti megi ætla að með skipulögðu og reglubundnu samráði muni draga úr fyrirspurnum frá einstaklingum og félögum um sameiginleg hagsmunamál sé rétt staðið að málum getur frumvarpið leitt til hagræðingar og sparnaðar fyrir sveitarfélögin í tuttugasta og þriðju greinar frumvarpsins er mikilvægt réttarfarslegt úrræði fyrir þá sem þá eiga hagsmuna að gæta í frístundabyggð samkvæmt greininni er gert ráð fyrir að skipun sérstakrar kærunefndar frístundabyggðamála sem fær það hlutverk að leysa úr ágreiningsmálum sem upp koma frið framkvæmd laganna þar sem kærunefnd frístundabyggðamála á að vera allvaldamikil í mikilvægum málefnum er talið nærtækast að ráðherra skipi alla þá sem sæti skuli eiga í nefndinni og formaður hennar skuli uppfylla skilyrði laga til að gegna embætti héraðsdómara rétt þykir að lágt gjald verði tekið af þeim sem vísar ágreiningi til nefndarinnar afgreiðslur nefndarinnar á málum eru endanlegar lyktir mála á stjórnvaldsstigi en aðilar geta skotið málum til dómstóla ef því er að skipta fjallað er um lagaskil í niðurlagsgrein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirgða lagt er til að lögin taki gildi fyrsta september tvö þúsund og átta þannig gefst svigrúm til að nýta komandi sumar til að kynna lögin í helstu frístundabyggðum landsins rétt þykir að taka af tvímæli um það að lögin taki ekki til samninga undir frístundahús sem hafa runnið úr gildi fyrir gildistöku laganna

leigutími slíkra samninga heldur gildi sínu þó hann kunni að vera styttri en tuttugu og fimm ár önnur ákvæði slíkra samninga sem ganga í bága við lögin hafa ekki gildi nema annað sé tekið farm í lögunum eða leiði af eðli máls með ákvæði til bráðabirgða er verið að leysa úr þeirri aðstöðu þegar réttar til að framlengja leigusamning er neytt en leigutími samningsins rennur út innan tveggja ára frá gildistöku laganna úr þessu er leyst þannig að leigutaki verði að tilkynna leigusala fyrir fyrsta desember tvö þúsund og átta að hann vilji neyta réttar til að framlengja leigusamning ella hafi hann fyrirgert þessum rétti einnig þarf að taka sérstaklega á því þegar leigusamningur rennur út skömmu eftir gildistöku laganna en innan þess frests sem veittur er fyrir leigutaka til að öðlast rétt til að framlengja samning ákvæðið tekur af öll tvímæli um að leigutaki geti innan frestsins beitt þessum rétti þrátt fyrir umsamin leigulok virðulegi forseti ég hef mælt fyrir frumvarpi til laga um frístundabyggð ég vil leggja á það áherslu að með frumvarpinu er meðal annars ætlað að bregðast við óviðunandi ástandi sem ríkir á milli leigutaka og leigjenda lóða undir hús í frístundabyggð með því að jafna samningsstöðu þessara aðila og tryggja sátt um þá mikilvægu hagsmuni að friður skapist um áframhaldandi öfluga uppbyggingu frístundabyggðar um alla